Ich glaube, dass das Europäische Parlament hier ein wichtiges Signal für die Beteiligung des Finanzsektors an den Auswirkungen der Finanzmarktkrise setzt. Die Finanzmarktsteuer wird dabei helfen, den Handel zu entschleunigen und auch schädliche Spekulationen einzudämmen. Wir Parlamentarier machen nun den Weg dafür frei, dass die Steuer in den Mitgliedstaaten zumindest in einigen Mitgliedstaaten eingeführt werden kann. Dennoch darf dies kein Freibrief bei der Ausgestaltung des Steuerkonzepts sein. Die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt ist nach wie vor gegeben, nämlich zwischen den Staaten, die die FTT anwenden, und den Staaten, die das nicht tun wollen. Es ist daher richtig, dass das Parlament die Kommission zu einer Auswirkungsstudie für die Steuererhebung unter verstärkter Zusammenarbeit auffordert. Auch darf die Weiterentwicklung der Finanztransaktionssteuer nicht aus dem Blickfeld geraten. Wir erreichen nämlich unser eigentliches Ziel nur, wenn die Steuer möglichst europaweit, ja eigentlich global angewandt wird. Darauf müssen alle europäischen Institutionen hinarbeiten konsequent hinarbeiten. Sich einfach zurückzulehnen und zu hoffen, dass sich die FTT von selbst als Vorbild für andere Staaten erweist, ist glaube ich nicht ausreichend. Und da es um wesentliche Fragen des Binnenmarktes geht, muss das Europäische Parlament auch volle Mitsprache bei der Finanzmarktsteuer haben. Wir Parlamentarier stehen in großer Einigkeit für den europäischen Weg, und es ist mehr als bedauerlich, dass der Rat diese Einigung nicht an den Tag legt!